Eu consider că sprijinul bugetar acordat țărilor în curs de dezvoltare este mai eficient decât finanțarea pe bază de proiecte. Astfel, sunt reduse costurile adiacente și fragmentarea acestora. În plus, contribuțiile pot fi adaptate cerințelor specifice fiecărei țări pe baza unui dialog continuu între donatori și beneficiari.

Implicarea activă a Comisiei Europene, a societății civile locale și a parlamentelor naționale este esențială în acest sens. De asemenea, principiul proprietății comune asupra implementării fondurilor este un factor hotărâtor pentru eficiența lor.

În acest fel, se va garanta respectarea drepturilor omului în țările în curs de dezvoltare.